Herr Präsident, Herr Kommissar! Natürlich großartig, dass das transparent angegangen wird, besser dass mangelnde Transparenz bekämpft wird, denn ohne Transparenz gibt es keinen gesunden Wettbewerb und ohne gesunden Wettbewerb keine zufriedenen Abnehmer.